Cela veut en effet dire qu'on va les relancer dans un combat dans un futur et dans quel futur une fois que les populations seront évacuées.

Les populations tamoules sont des populations qui sont propriétaires de terrains. Elles souhaitent donc revenir sur leur territoire.